Pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne a kolegovia, chcela by som poďakovať spravodajkyni Anne Marie za veľmi svedomitú a dôslednú prácu na tejto správe.

Podarilo sa im komplexne zhodnotiť doterajšie skúsenosti s vykonávaním smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí, a upozorniť na možné zlepšenia predovšetkým v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi a pri prevencii. No najviac ma teší dôraz, ktorý spravodajkyňa kladie na to, aby sa namiesto výrazu detská pornografia, požíval výraz materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Nejde tu len o slová, ale o samotnú podstatu trestných činov, o ktorých hovoríme. Už pri prijímaní smernice v roku 2011 som aj ja žiadala zmenu názvu dokumentu a upozorňovala som na to, že výraz pornografia sa môže vzťahovať len na taký materiál, ktorý vznikne s dobrovoľným súhlasom dospelej osoby. V prípade neplnoletých sú takéto materiály z definície záznamom ich zneužívania a ich tvorca aj šíritelia sa automaticky stávajú páchateľmi trestného činu. Keď si toto uvedomíme, akceptujeme zároveň vážnosť takéhoto konania, a tým aj naliehavosť boja proti nemu.